Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, les instruments de financement pour la coopération et le développement et pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme doivent être flexibles afin d'éviter des situations de blocage telles que nous en avons déjà rencontrées à de nombreuses reprises.

Mais outre la flexibilité donnée à ces instruments, j'aimerais souligner l'importance de bien veiller à ce que les petites organisations, les petites structures puissent bénéficier elles aussi de ces aides car nous sommes aujourd'hui malheureusement trop souvent face à des situations où seules les grandes ONG en bénéficient, et ce pour une courte période.

Aujourd'hui, il existe un grand nombre de petites organisations de terrain ayant une action locale de long terme formidable. Ce sont elles les vecteurs du changement et c'est pourquoi elles aussi doivent pouvoir bénéficier de ces aides.